Monsieur le Président, je souhaite me joindre aux messages quasi unanimes de ce matin Monsieur le Premier ministre, la Présidence belge a été une bonne Présidence car elle a fait avancer le projet européen, et ce dans un contexte national difficile qui ne l'a pas empêchée de relever des défis auxquels l'Europe est confrontée. Je pense à l'adoption du budget 2011 qui, sous certains aspects, nous laisse amers, mais vous avez évité une confrontation institutionnelle préjudiciable. En matière sociale, la Présidence belge a été confrontée, dès le début, à la frilosité de certains au Conseil je pense notamment à l'idée d'une directive cadre sur le revenu minimum. Malgré ce contexte, des avancées réelles peuvent être portées au crédit de la Belgique grâce à la combativité de vos ministres, de nos ministres le rapport du Conseil EPSCO avant chaque Conseil européen afin d'apporter le contrepoids nécessaire au Conseil ECOFIN

les pensions, avec notamment la conférence sur les pensions qui s'est tenue à Liège, qui a mis en évidence le nécessaire traitement conjoint des questions d'adéquation et de soutenabilité des pensions j'avais pour mission de le souligner